Domnule președinte, deși minoritățile din Ucraina și au pus speranțe în promisiunile electorale ale președintelui Zelensky, potrivit noului ministru al Educației, citez, școlile minorităților naționale care vorbesc într o limbă a Uniunii Europene, din septembrie 2023, vor trece la predarea în limba ucraineană. Kievul trebuie să înțeleagă faptul că minoritățile de pe teritoriul Ucrainei, fie că sunt etnici români, maghiari sau ruși, au dreptul să și păstreze limba, obiceiurile și cultura, prin aceasta contribuind la îmbogățirea patrimoniului de valori culturale al Ucrainei. Fac precizarea că în Cernăuți, Odessa și Transcarpatia trăiesc peste o jumătate de milion de vorbitori de limbă română.